Le premier, c'est la distinction entre les activités de transit et les activités de cabotage. Il est extrêmement important que vous soyez claire sur ce sujet. Le deuxième point, c'est l'articulation entre le travail que nous avons mené sur la directive sur les travailleurs détachés et l'organisation, aujourd'hui, du travail des transporteurs routiers. Nous avons vraiment besoin d'un éclaircissement très net sur ce sujet, d'un cadre juridique, comme l'ont dit certains de mes collègues, parce que nous ne pouvons pas nous laisser entraîner sur la pente du dumping social et de la concurrence déloyale entre les entreprises.